Hvala lepa za besedo. Ja, v teh dneh smo slišali kar nedostojno, žaljivo in neprimerno razpravo, ki se je ne bi sramovali niti najbolj goreči heimatdienstovci in FPE-jevci. Sam imam sorodnike v zamejstvu in v izseljenstvu in morem povedati, da so bili nad nivojem razprave, potvarjanjem dejstvom, brezsramnim brezsramnim polaganjem laži v usta, zelo, razočarani. Želim pa ob tej priliki prebrati pismo, ki ga je poslala, ki ga je na mene naslovila državljanka. Piše tako. Spoštovani. Kot dolgoletna raziskovalka slovenske diaspore in sledilka ponosu in velikim naporom Slovencem, živečih po svetu, da ohranjajo slovensko narodno in kulturno identiteto, sem z zanimanjem in hkrati s strahom sklenila spremljati včerajšnje zaslišanje kandidatke za ministrico, spoštovane doktor Angelike Mlinar, strokovnjakinje, svetovljanke in političarke evropskega formata. Vesela sem, da se je opogumila, kandidirala in želela s svojim znanjem, izkušnjami in voljo pomagati svojemu narodu k uspešnejšemu delu. Potem sledi nekaj pikrih in jih bom izpustil. Kako si lahko dovolimo s TV-prenosom, v posmeh vsem resnim državljanom in svetu, prenašati v živo tako seciranje strokovnjakinje in zavedne rojakinje zaradi izživljanja in zadovoljevanja lastnih frustracij nekaterih posameznikov? Kaj res več ne zmoremo kulturnega dialoga? Kaj se res že bojimo, da bi v politiko odločanja vstopili tudi podalpsko nezakompleksani ljudje. Dvojno državljanstvo in malteško viteštvo nekaterih bivših in tudi sedanjih vodilnih funkcionarjev. Doslej ni nikogar motilo. Moti pa jih sposobna intelektualka, ki je našla dovolj poguma, da se je dala na tnalo nekulturnim rabljem. Situacijo so reševali le maloštevilni člani odborov, ki so kandidatki postavljali strokovna vprašanja, na katere je tudi korektno odgovarjala. Jaz moram povedati, da se s tem strinjam in bom kandidatko doktor Mlinarjevo podprl. Hkrati pa, a mi je zmanjkalo časa? Ni še, ne, imate še dve minuti in pol, hkrati pa še enkrat poudarjam, da zelo obsojam današnje izpade oporekanja tega, da so koroški Slovenci Slovenci sprenevedanja, laganja. Nekateri se čutite nagovorjeni in ste sami odgovorili. Hvala lepa.